Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme vous le savez, la Belgique est secouée par un dossier judiciaire qui vise un important transporteur routier.

Si les faits sont avérés, on parle ici de choses extrêmement graves organisations criminelles, traite des êtres humains, fraude sociale et blanchiment d'argent.

Je crois en l'Europe et je veux vraiment une Europe qui placera sur un même pied d'égalité le social et l'économie.

Votre responsabilité ici est immense, car le cas belge démontre l'inefficacité du système. Vous devez mettre fin à ce carnage social qui a enrichi certaines entreprises en sacrifiant l'emploi, d'une part, et les droits fondamentaux de dizaines de milliers de travailleurs européens, d'autre part. Dès lors, nous attendons beaucoup de vos propositions et j'espère que les premiers échos négatifs qui nous reviennent ne sont que fiction au regard des enjeux immenses dans le secteur routier.